În momentul de față există o nevoie urgentă de a stimula investițiile în infrastructura din domeniul transporturilor, al energiei și al tehnologiei informațiilor și comunicațiilor. Consider că Inițiativa Europa 2020 de emitere a obligațiunilor pentru finanțarea proiectelor va mobiliza resurse mai consistente din partea sectorului privat. Acest lucru trebuie făcut cât mai curând posibil, pentru a contribui la relansarea economiei europene. Etapa pilot este utilă pentru că va familiariza investitorii cu structura și funcționarea obligațiunilor. Totodată, ea va oferi posibilitatea de a evalua instrumentul, înainte de a fi implementat.

obligațiunile vor deveni mai sigure, reducând riscurile asumate de către investitori.